42 dintre consumatori consideră că o companie ar trebui să fie parțial sau integral responsabilă de rezolvarea problemelor sociale ale comunității în care activează, iar 49 dintre consumatori țin cont de aspecte legate de ecologie atunci când cumpără un produs. Întreprinderile trebuie să țină cont de aceste aspecte și să adopte un comportament responsabil față de oameni, planetă și profit, dar și să vizeze măsuri sociale, precum formarea profesională, reconcilierea vieții de familie cu viața profesională și condiții de muncă adecvate. Consider că responsabilitatea socială a întreprinderilor este și trebuie să rămână un element important de dezvoltare strategică, dar și o prioritate în procesul de creștere a întreprinderilor, indiferent de mărimea și tipul activității lor.